Die ungelösten Probleme werden von Mal zu Mal mehr. Und wenn einmal etwas geschieht, dann wird es noch dazu schlecht kommuniziert. Das alles hat bei der Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit entstehen lassen, und viele Menschen fühlen sich von Europa im Stich gelassen. Es hat den Anschein, dass dieser Zustand manchen Regierenden gar nicht so unrecht ist, weil das Spiel mit der Angst schon längst zum erfolgreichen politischen Geschäftsmodell geworden ist. Das gefährdet aber langfristig die Existenz des europäischen Projekts, und es ist daher notwendig, dass die Staats und Regierungschefs endlich diesen unerträglichen Lähmungszustand überwinden und sich mit uns auf konstruktive Verhandlungen über das Asylpaket einlassen. Wenn das wieder nicht passiert, dann sollten wir zu rechtlichen Schritten greifen.